A zależy nam na tym, by naszym sąsiadom wiodło się jak najlepiej.

Dziękuję panu posłowi Paleckisowi za udział w tych wysiłkach i otwartą postawę podczas prac nad zaleceniami. A nie było to zadanie proste, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że piłka leży po stronie białoruskiej.

To nie podlega negocjacjom, bo nie zrezygnujemy z naszych podstawowych zasad.